Z dużym trudem udało się w Unii Europejskiej wprowadzić europejski system handlu uprawnieniami ETS w 2007 r. System ten miał być lekarstwem, które uzdrowiłoby przemysł w Europie poprzez dopływ dodatkowych środków na nowe technologie. Zmiany w ETS w czasie jego pierwszych lat funkcjonowania są niebezpieczne, gdyż rozmontowują cały system. W sprawozdaniu wyklucza się wszelkie energie na bazie węgla, nie dając szans na rozwój badań i innowacyjności w tej dziedzinie, pomimo że tak naprawdę jedynym zasobem naturalnym dostępnym w Europie dla potrzeb energetyki jest węgiel. Dziś musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie źródła energetyczne ma mieć dziś i jutro Europa węgiel wyklęty energia atomowa zabroniona gaz i ropa za źródeł zewnętrznych spoza Europy biomasa w niewielkiej ilości lub kosztem zmiany zagospodarowania terenów rolniczych, rezygnując z upraw na potrzeby żywności energia wiatrowa i słoneczna bez możliwości jej przechowywania w akumulatorach, bo takich technologii jeszcze nie ma

1. Co dalej Europo? Może cały przemysł przeniesiemy do Azji, Ameryk, a u nas zostawimy tylko turystykę. Tylko z czego będziemy żyli.